Europeanen met een internetverbinding en dat hebben wij toch bijna allemaal laten controleren door internet service providers is toch van de gekken. Wij hoeven toch niet gecontroleerd te worden terwijl wij rustig een potje aan het surfen zijn! Zij die zeggen dat wij dat moeten doen om artiesten te beschermen en hun levensonderhoud te helpen beschermen, zou ik willen uitnodigen om te komen praten over andere vormen van geld verdienen met kunst. Want dat is een antwoord op het probleem, een antwoord van nu, een antwoord van 2012, en niet blokkeren. Ik zei het daarnet al, nagemaakte medicijnen en generieke medicijnen zijn nagemaakte medicijnen redden levens in ontwikkelingslanden.